Ich stimme meiner Vorrednerin zu, dass es darum gehen muss, den Zugang aller zu hochwertiger Bildung und Qualifikation zu sichern, und dass das eine der Grundaufgaben der Europäischen Union sein muss. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich aber, wie fest das Fundament des gemeinsamen Europas gebaut ist. Deshalb macht mir auch Sorge, dass einige Bestandteile dieses Fundaments zunehmend ins Wackeln und ins Bröseln geraten. Wir haben über den ESF gesprochen.

Was wir brauchen, ist nicht dieser Flexicurity Ansatz. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden praktisch gezwungen, schlecht bezahlte und meistens auch sozial schlecht abgesicherte Beschäftigungen anzunehmen. Das ist nicht der Hintergrund, der sie motivieren kann, sich noch zusätzlich weiter zu qualifizieren und Bildungsangebote anzunehmen.